Hlasovala jsem pro odložení hlasování o smlouvě a také proti návrhu na zamítnutí její ratifikace. To, že v této sněmovně zvítězila pýcha nad odpovědností, není dobrý signál, i když Rada špatně komunikovala s Evropským parlamentem. Ale analýza těch dat umožnila včas odhalit teroristické útoky orientované právě i vůči evropským občanům. Ti, co potopili prozatímní dohodu s představou, že lépe ochrání finanční data Evropanů, asi nečetli tuto smlouvu, protože dává lepší rámec než praxe podle staré dohody z roku 2003, i když není znám žádný případ zneužití těchto dat.

to, že pouze ministr spravedlnosti USA mohl o data požádat stejně jako případně Europol, a to na základě jasného zdůvodnění k jakému vyšetřování budou data použita.